Het is een dure techniek, die stuit op grote publieke weerstand, omdat er de nodige risico's aan kleven.

Het geeft aan dat lidstaten een deel van de risico's op zich kunnen nemen en zegt dus eigenlijk dat de belastingbetalers zullen moeten opdraaien voor de schade bij een ongeluk.

In plaats van het subsidiëren van een risicovolle en dure techniek, zouden we het gebruik van fossiele brandstoffen eigenlijk moeten uitfaseren. Dat kan met een CO2 prijs die hoog genoeg is en met het instellen van een zogenaamde emission performance' standaard, een CO2 norm voor alle bestaande en nieuwe elektriciteitscentrales. Daarom een oproep, beste collega's, tot ondersteuning van de groene amendementen die 1 de Commissie oproepen een EPS norm voor bestaande en nieuwe elektriciteitscentrales in te stellen, en 2 die duidelijk maken dat er geen publieke steun moet worden verleend aan de CCS in de energiesector. De groene amendementen 2 en 7 gaan nader in op een aantal specifieke industriesectoren.

Dat erkennen we. Maar daarom moeten we investeren in mooie technieken, in effectieve technieken waarbij die industriële sectoren zoals de cementindustrie, zoals de staalindustrie, technieken ontwikkelen waarbij er minder CO2 uitstoot komt.